Tydzień temu mówiłem w Parlamencie o poczynaniach pana Michała Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, na Ukrainie. Nikt się tym nie zainteresował.

To samo jest niestety z pieniędzmi dawanymi reżimowi pana Poroszenki.